Het betekent hoge kosten en lange procedures voor de plantensector, ook als er geen enkele kans is op een ziekte.

Dat geeft ruimte aan de plantensector in Europa en geeft ook ruimte aan ontwikkelingslanden die veel planten exporteren naar de Europese Unie.